Ich möchte auch als Vorsitzender der Delegation des Europäischen Parlaments für die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten und vor allen Dingen in Anwesenheit des Botschafters der Vereinigten Staaten bei der Europäischen Union und einer hochrangigen Regierungsvertretung der US Administration noch einmal unsere Verbundenheit zum Ausdruck bringen. Ein Angriff auf gleich welche demokratische und vor allen Dingen diplomatisch legitimierte Vertretung ist zutiefst zu verurteilen. Unsere Solidarität gilt den Opfern, aber unsere Aufforderung ist auch an die libysche Regierung, die Sicherheit von diplomatischen Vertretungen sicherzustellen!